D'abord, l'indépendance et l'autorité des présidents des autorités. Je suis très heureux de l'engagement total qui ne me surprend pas du Parlement, qui rejoint d'ailleurs celui de la Commission, pour faire respecter durablement et défendre cette indépendance et cette autorité. C'est essentiel et c'est ce qui compte pour l'avenir si l'on a en mémoire la multitude des tâches et la gravité des tâches que ces autorités vont affronter.

voilà des sujets sur lesquels nous allons avoir besoin des autorités et de leur crédibilité.

J'ai moi même évoqué la clause de rendez vous pour l'améliorer. Je n'ai pas de raison je le dis en conscience devant vous de penser qu'elle n'a pas permis de désigner de bons candidats. Je n'ai pas de raison de faire un procès d'intention aux candidats qui ont été choisis.

Nous avons une clause de rendez vous pour améliorer ces procédures, qui, sans doute, peuvent l'être, mais je veux dire en conscience qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas de raison de dire ou de penser que nous n'avons pas désigné de bons candidats, capables d'être à la hauteur de leur responsabilité. Enfin, il y a un troisième point, que plusieurs d'entre vous ont exprimé, qui est celui du niveau de représentation des autorités. La Commission n'aura de cesse de s'assurer que cette représentation est pleinement conforme au règlement, au meilleur niveau. Je remercie d'ailleurs très sincèrement sur ce point, qui est aussi une des clés de la crédibilité, le Parlement européen de nous soutenir sur ce sujet tout à fait essentiel.

d'une vraie supervision européenne, qui, je le dis aussi, ne vient pas se substituer aux autorités de supervision nationale mais qui va les faire mieux travailler ensemble, qui aura ses pouvoirs propres face à des enjeux, à des challenges à des risques qui sont évidemment aujourd'hui transnationaux. Nous avions besoin, et nous avons, grâce à vous, en grande partie aujourd'hui, ces trois écrans radars, ces trois autorités en plus du Conseil du risque systémique.